De uitdaging is dan ook heel erg groot om onze mobiliteit duurzaam te maken.

Transport wordt duurzaam door een snelle besluitvorming over die voorstellen en een goede uitvoering in de praktijk.

De buitenwereld verwacht van ons dat wij snel en ambitieus ons werk doen. Laten we dus geen tijd verliezen met onderling gesteggel, want onze volksgezondheid, ons klimaat, ons mobiliteitsvraagstuk en ook onze industrie vragen nu om actie.